Supone establecer un sistema de certificación más estricto para poder mejorar el control de capturas de atún rojo, eliminar la pesca ilegal y mejorar la calidad y la posibilidad de los datos estadísticos, tan necesarios para su control. Pretende controlar el seguimiento del producto desde su captura hasta su comercialización en definitiva, controlar su trazabilidad medida necesaria para una mayor protección del atún rojo, teniendo en cuenta los planes de recuperación del mismo, y para una mejor protección, considerando la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Quiero, por último, destacar que es la primera vez que el Parlamento ha puesto en marcha su poder de decisión desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y espero que no sea la última, teniendo en cuenta la mala experiencia que tenemos en otros expedientes.